Spoštovani predsedujoči, spoštovani poslanci in poslanke. Državni zbor danes na tej seji že drugič v zadnjem letu kljub nespremenjenim okoliščinam obravnava predlog zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o ugotavljanju katastrskega dohodka, ki so ga v državni zbor v obravnavo predložili poslanci in poslanke SDS. Gre za svojevrsten primer neke vrste reciklaže v prejšnjem mandatu vloženih predlogov zakonov istih predlagateljev, ki so bili sicer v državnem zboru že zavrnjeni. Podoben predlog zakona je bil vložen decembra dva tisoč sedemnajst, državni zbor pa ga je zavrnil na redni seji januarja letos. Naj opozorim tudi, da je pričujoči predlog zakona eden izmed devetih ponovno vloženih oziroma recikliranih SDS-ovih zakonov iz prejšnjega mandata. Edino razliko v besedilu predstavljajo letnice in prehodne določbe. Danes smo poslanci novega mandata priča neke vrste deja vu občutku. Naj obrazložim. deja vu občutek je nekaj, kar smo že doživeli, torej bomo danes tri ure in pol morali poslušati, kar je že bilo. SDS bo ponovno zatrjevala, da se zavzema za pravično in razumno oziroma zmerno davčno obremenitev slovenskih kmetov, saj naj bi bili ti prekomerno obremenjeni z davki in prispevki. Vlada in poslanci koalicije pa bomo znova za uvedbo dokazovali, da so trditve SDS izkrivljene in neresnične in da ta model ne prinaša enormnih obdavčitev, kot se želi prikazati, ter da je dober, usklajen s ključnimi deležniki in tudi pravičen, saj uvaja pravičnejšo razporeditev davčnih bremen. V poslanski skupini SMC bi najprej radi opozorili na genezo nastanka novega modela ugotavljanja katastrskega dohodka. Pahorjeva vlada se je leta dva tisoč deset odločila za temeljito prenovo ugotavljanja katastrskega dohodka. Zakon je državni zbor sprejel šele leta dva tisoč enajst, ločeno pa naj bi pričel uporabljati šele leta dva tisoč dvanajst in junija dva tisoč trinajst. Zakaj je sploh prišlo do omenjene temenjite, temeljite prenove? Če odmislimo administrativni razlog, to je ukinitev starih evidenc, je bil glavni razlog v tem, da se je KD zadnjič ugotavljal v letu tisoč devetsto oseminosemdeset. Torej še v prejšnjem družbenem sistemu. Kasneje se je samo valoriziral. Najbrž ni odveč pripomniti, da je bilo treba zaradi spremembe družbeno-ekonomskega sistema, davčni sistem spremeniti in da je do te spremembe prišlo šele devetnajst let po osamosvojitvi oziroma uvedbi svobodnega tržnega gospodarstva. Janševa vlada je leta dva tisoč dvanajst začetek izvajanja ugotavljanja KD po novem modelu prestavila, saj niso bili zagotovljeni pogoji za uvedbo. Takrat Janševa vlada ni razmišljala o spremembi sistema, pa čeprav bi na podlagi modela iz leta dva tisoč enajst, po kasnejših izračunih obdavčili sto trinajst milijonov evrov ocenjenega katastrskega dohodka, ampak je zagotovila potrebna sredstva za uvedbo. Leta dva tisoč trinajst je pod vlado Alenke Bratušek sicer prišlo do novega izračuna, a se je izkazalo, da ta sloni na premalo preverjenih kalkulacijah in na nekaterih neprimernih in celo nepravilnih podatkih. Vlada je ustanovila strokovno skupino, ki je preverila izračune, ki so bila podlaga za nove lestvice KD. Strokovna komisija je ugotovila, da obstoječega modela ni mogoče poenostaviti, ampak bi bilo smiselno razmisliti o drugačnem modelu, ki bi omogočal bolj pavšalen, bolj enostaven in pregleden izračun. Leta dva tisoč štirinajst je bila ponovno sprejeta novela zakona o ugotavljanju katastrskega dohodka, s katero je za leta dva tisoč štirinajst, dva tisoč petnajst in dva tisoč šestnajst prehodno obdobje podaljšala. Šele leta dva tisoč šestnajst je bil uveden robusten in enostaven ter bolj pregleden sistem ugotavljanja katastrskega dohodka, ki prinaša bolj predvidljivo in stabilno davčno okolje. Kar pet let je trajalo, vmes pa so zamenjale tri vlade, da smo dobili model ugotavljanja katastrskega dohodka, ki je na podlagi ažurnih podatkov in na enostaven in razumljiv način določil realen dohodek. S tem pa smo zagotovili tudi primerljivo in pravično obravnavo za vse davčne zavezance. Pred tem se je ugotavljalo po principu, ki mu pogovorno rečemo čez palec, višina pa je bila vrsto let zamrznjena. Omeniti velja tudi, da je prejšnja vlada model skoraj v celoti uskladila s ključnimi deležniki, kot je Kmetijska gozdarska zbornica, Združenje lastnikov gozdov in ostali. Tudi ti so sami ocenjevali, da je bil katastrski dohodek pred tem ocenjen prenizko, zato spremembam niso nasprotovali. Sprejetih je bilo kar osemnajst predlaganih rešitev omenjenih deležnikov, upoštevana pa ni bila rešitev, da moramo normirane stroške znašati najmanj štiriindevetdeset odstotkov. Pa še v zvezi s tem je treba opozoriti, da so izračuni pokazali, da je na kmetijskih zemljiščih med štiriinosemdeset in petinosemdeset dejanskih stroškov. Da bi prepoznali pomen kmetijske dejavnosti je prejšnja vlada normirane stroške za kmetijska zemljišča določila na ravni devetdeset odstotkov. Torej pet do šest odstotkov več od dejanskih. Novi model ugotavljanja KD se bo v polnosti uveljavil šele leta dva tisoč dvajset, torej kar sedem let po prvotnih načrtih oziroma po letu dva tisoč trinajst. Da veljavni model ne prinaša enormnih obdavčitev, kot želi prikazati SDS, kažejo tudi izračuni. Ministrstvo za finance ocenjuje, da bo v letu dva tisoč dvajset KD višji od sedanjega za okoli petinštirideset milijonov evrov. S predhodnim zamrznjenim stanjem med letoma dva tisoč in dva tisoč šestnajst je znašalo malo več kot štirideset milijonov evrov. Poleg tega se je uzakonilo tudi prehodno obdobje, s katerim se je v letu dva tisoč sedemnajst upoštevalo samo štirideset odstotkov izračunanega KD-ja, kar je pomenilo, da je bil v prvem letu KD celo malo nižji, kot v letu dva tisoč šestnajst V letu dva tisoč osemnajst se bo oziroma se je glede na leto dva tisoč sedemnajst povečal za okoli enajst milijonov evrov, v letu dva tisoč devetnajst se bo se bo glede na leto dva tisoč osemnajst povečal še za okoli petnajst milijonov evrov in v letu dva tisoč dvajset glede na leto dva tisoč devetnajst še za okoli devetnajst milijonov evrov. Na podlagi ugotovitev in dejstev, ki jih navaja vlada, pa je mogoče povzeti, da bi upoštevanje predloga SDS pomenilo, da se kmetom dohodek ne ocenjuje na realnih osnovah, ampak se določa bistveno nižje. Upoštevanje SDS-ovga predloga pa je neprimerno, saj bi to pomenilo upoštevanje manj kot petnajst odstotkov realnega dohodka. Ko se bo katastrski dohodek upošteval v polnem znesku, se obremenitev povečala v povprečju za okoli sedemdeset evrov letno na gospodinjstvo oziroma pet evrov na mesec. Ko govorimo o ne največjih dvigih, pa govorimo na primer o tem, da se bo nekomu katastrski dohodek povečal is štirideset na e dvesto šestdeset evrov letno. V letu dva tisoč šestnajst je bilo iz obdavčitve o KD-ju izključenih štiriinsedemdeset odstotkov kmečkih gospodinjstev, ker njihov KD ne doseže dvesto evrov. Ko se bo ko bo konec prehodnega obdobja, bo takih kmečkih gospodinjstev dvainsedemdeset odstotkov. Davčna obremenitev se bo torej povečala za dva odstotka zavezancev, in ko govorimo o pravični porazdelitvi bremen, velja opozoriti, da se bo v dohodninsko osnovo kmetov po koncu prehodnega obdobja štelo okoli petindvajset ocenjenega dohodka, medtem ko je bila v preteklosti osnova za kmete manj kot petnajst odstotkov. Za ostale gospodarske dejavnosti pa preko štirideset odstotkov. Zato nikakor ni mogoče trditi, da z novo metodo ugotavljanja katastrskega dohodka kmete prekomerno obremenjujejo z davki in prispevki oziroma da je nova metoda poslabšala socialni položaj slovenskih kmetov. Veljavni zakon ni bil sprejet z mislijo na javnofinančne prihodke iz naslova obdavčitve kmetijskih dejavnosti, ampak z željo, da se pridobi sistem ugotavljanja katastrskega dohodka, ki bo zajeli vse različne kmetijske pridelave, ki bo upošteval vse posebnosti in potem pomen kmetijske dejavnosti. A bo bolj realno odražal dejansko stanje in bo pravičen tudi v razmerju do obdavčitve ostalih gospodarskih dejavnosti. Rešitev kakršno predlaga SDS, ko bi se podaljševalo zamrznjeno stanje iz leta dva tisoč trinajst, ne koristi nikomur, ne državi in ne kmetom. Opozoriti želim tudi, da o sprejetju zakona do danes na zakonodajalca in vlado s strani ključnih deležnikov, kot so kmetijsko-gozdarska zbornica in ostali, ni bila naslovljena nobena pobuda za spremembo načina ugotavljanja katastrskega dohodka, razen seveda populističnih predlogov SDS-a. Poleg tega velja zakon, veljavni zakon vsebuje številne prednosti, kot so določne predelave iz dopolnilnih dejavnosti, obravnave po novem kot osnovna kmetijska dejavnost, ki so potem nadgrajene z rešitvami še v zakonu o dohodnini in so že postale prepoznane kot ugodne oziroma stimulativne tudi za mlade kmete. Poslanska skupina SMC zato meni, da SDS-ova novela zakona ugotavljanju katastrskega dohodka ne odraža dejanskega stanja, da je zavajajoča, da gre v bistvu za neke vrste davčni populizem, in da torej ni primerna za nadaljnjo obravnavo. Hvala lepa.